Izvolite, hvala lepa za besedo, spoštovane kolegice in kolegi. Kot državljanka in kot članica odbora za šolstvo v državnem zboru že nekaj časa podrobneje spremljam problematiko, povezano z osnovno šolo, srednjo šolo, študenti, ugotavljam, da v prvih dveh kategorijah v javnosti in v strokovnih krogih razpravljamo predvsem o izboljšanju šolskega sistema kvalitete pouka, kurikuluma, varstva osebnih podatkov, pretežkih šol, preobremenjenosti tako otrok kot učiteljev in še in še, skratka, o tem, ki spremljajo področje izobraževanja v osnovnih in srednjih šolah. Človek bi pričakoval, da se s to in podobno tematiko ukvarjajo tudi študentje, vendar ne, večina medijskih in drugih informacij je vezana na številne afere, ki spodkopavajo legitimnost avtonomno organizirane študentske organizacije ŠOS, skoraj vse informacije so povezane z nenadzorovanim trošenjem javnega denarja, pa najsibodi izplačevanje previsokih plač, naročanja fiktivnih storitev, preplačevanju naročenih storitev in blaga in še bi lahko naštevala. Skupni imenovalec tem aferam pa je pomanjkanje ustreznega nadzora. Zakaj? V skupnosti študentov sicer zakon o skupnosti študentov sicer v desetem členu določa, da se nadzor nad namensko porabo sredstev upravlja v skladu s posebnimi predpisi, vendar so ti predpisi pomanjkljivi in se ne izvajajo, v primeru sicer redkih zunanjih revizij pa so le-te revizije naročene, tako da so omejene le na določene segmente finančnega poslovanja, v kolikor bi se reden in učinkovit nadzor izvajal do takšnih rednih afer, kot jih je mogoče zaslediti v javnosti, ne bi prihajalo oziroma bi bili storilci vsaj sankcionirani, prav tako ne ne deluje notranji nadzor ŠOS in njenih organizacijskih oblik, saj ga izvajajo odbori oziroma komisije, katerih sestavo določajo tisti, ki bi morali biti nadzorovani. Notranji nadzor tako izvajajo študentje brez ustreznih kompetenc, ki jih na ta mesta imenujejo različne študentske politične skupine, katerih predstavniki in funkcionarji odločajo tudi o načinu in višine porabe javnih sredstev. Študentska organizacija Slovenije mora delovati skladno s svojim namenom, to pa je skrbjo za študente in za nemoteno izvajanje študentskih procesov, zato mora biti ŠOS večji del zato bi moral ŠOS večji del sredstev nameniti za izboljšanje socialnih statusov študentom, stanovanjski politiki za mlade, štipendijam in podobno. Podatek, da je za to namenjenih le dvajset odstotkov sredstev, ostalo pa za plače, honorarje in ostale stroške, je dejansko zaskrbljujoč glede na naravo in namen svojega delovanja je ŠOS nedvomno oseba javnega prava in ne pravna oseba zasebnega prava, kot je trenutno opredeljena in funkcionira, temu primerno bi morala biti prilagojena veljavna zakonodaja, podobno kot velja za neposredne proračunske uporabnike, zato sta predlagani rešitvi, da se ŠOS-u določi status osebnega javnega prava in določi zunanji nadzor, povsem korektna. Pri tem bi rada poudarila pomembnost zagotavljanja zunanjega nadzora za transparentno gospodarno in učinkovito delovanje ŠOS-a, zagotoviti je potrebno učinkovit zunanji nadzor strani računskega sodišča v skladu zakonom o dostopu do informacij javnega značaja, v skladu s predpisi, ki jih določa KPK, in drugih pristojnih organov, seveda pa moramo najprej urediti status ŠOS-a kot pravne osebe javnega prava in potem bo ves zakonodajni postopek stekel lažje. Poslovanje ŠOS-a pa se mora, pa se bo moralo podrediti področnim predpisom, ki urejajo sistem javnih uslužbencev, sistem plač v javnem sektorju, javnega financiranja, javnega naročanja in podobno, zato je potrebno v zakonskih rešitvah upoštevati tudi posledice statusnega preoblikovanja in opredeliti morebitne izjeme. Mladim v Sloveniji, predvsem pa študentom, naši bodoči intelektualni eliti, moramo dati jasno sporočilo, kakšne vrednote zagovarjamo, nikakor ne smemo pristajati na to, da si postavljajo svoja ohlapna pravila in norme, ki jih nato izigravajo, jasno se moramo zavedati odgovornosti za vodenje in poslovanje ŠOS-a in podobnih organizacij ter vseh posledic, ki lahko pri tem nastanejo, ker mi ni vseeno, kaj počnejo mladi in študentje v naši družbi, kakšna sporočila jim pošiljamo, in ker se zavedam ker se zavzemam za transparentno namensko ter gospodarno trošenje javnega denarja, bom predlog zakona podprla. Za zaključek pa tako, kot so kolegi že spraševali oziroma postavljali retorična vprašanja, bi tudi jaz postavila retorično vprašanje, kako bodo ti bodoči kreatorji naše družbe, direktorji, vodstveni uslužbenci, znanstveniki, zdravniki in drugi javni uslužbenci lahko sploh razumeli sodržavljane z minimalnimi plačami in povprečnimi prihodki, če so že sedaj navajeni se pogovarjati o plačah tri tisoč evrov plus, pa še to nekaterim naj ne bi zadostovalo za njihovo delo. Hvala lepa. Hvala, gospa poslanka, za vašo razpravo. Besedo ima ...